Atrag atenția asupra faptului că statele membre ar trebui să adopte măsuri specifice în vederea asigurării unei protecții adecvate. În România, liberalizarea prețurilor la gaze și energie presupune stabilirea consumatorilor vulnerabili în vederea protejării acestora de impactul ajustării de prețuri.